Przychylam się do poglądu, że w sytuacji, kiedy mamy deficyt na rynku paszowym, deficyt białka, trzeba zastosować nowe rozwiązania. W pełni jednak popieram rozwiązanie, żeby nie dopuszczać do możliwości kanibalizmu zwierzęcego, a więc do stosowania pasz w obrębie tego samego gatunku.